Veebruaris avalikustatud Euroopa Komisjoni tarbijakaitse uuring tõi esile mitmeid negatiivseid trende panganduses. Eestist valitud saadikuna esitan näited just Eesti kohta, mis puudutasid kahte Rootsi panka, kes tegutsevad Eestis. Probleem on selles, et nimelt need pangad kohtlevad tarbijaid Eestis teisiti kui tarbijaid oma koduriigis. Nii pangateenuste hinnad kui ka intressimäärad on Eesti tarbijale tunduvalt kõrgemad.

Kasutada finantskriisi erineva kohtlemise põhjendusena ei ole kooskõlas Euroopa Liidu väärtustega. Ja ma tahakski küsida, mida ütleb eesistujariik Rootsi ja kui kaua see olukord nende pankadega Eestis kehtib.